Mit sieben Staaten wurden und werden Partnerschafts und Kooperationsabkommen verhandelt, die Philippinen werden wahrscheinlich vom APS Handelssystem profitieren, und mit Singapur und Vietnam sind Freihandelsabkommen verhandelt worden. Demgegenüber hat sich leider die Menschenrechtssituation in mehreren ASEAN Staaten in letzter Zeit eklatant verschlechtert, zum Beispiel die ethnischen Vertreibungen und Gewaltexzesse gegen die Rohingya in Myanmar, die Angriffe auf die Opposition und Zivilgesellschaft im Vorfeld der Wahlen in Kambodscha, der massive Anstieg extralegaler Hinrichtungen auf den Philippinen. Die EU muss ihre Handelsbeziehungen entschiedener und effektiver für einen verbesserten Menschenrechtsschutz nutzen. Dabei muss sie glaubhaft und konsequent vorgehen, das heißt, auch die Menschenrechtsklauseln anwenden und gegebenenfalls Handelsvorteile aussetzen.